Din punctul meu de vedere, Comisia Europeană ar trebui să explice în detaliu și clar cum se va realiza sinergia între fondurile destinate coeziunii și fondurile destinate politicii agricole comune, având în vedere că funcționarea într un mod concertat al acestora ar aduce un plus de valoare adăugată acțiunii comunitare și ar duce, de asemenea, la o eficiență sporită în atingerea obiectivelor noastre. Nu în ultimul rând, mă alătur celor care au cerut astăzi simplificarea regulilor pentru toate tipurile de fonduri, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre, precum și colegilor care au afirmat că produsul intern brut trebuie să rămână principalul criteriu pentru determinarea eligibilității pentru asistență.